Señora presidenta, he dicho en mi intervención inicial —y creo que lo ha compartido el señor Fleckenstein en la suya— que es importante que los principios que inspiran este Reglamento —que están en la base de la acción de la Unión Europea y que compartimos con los países de preadhesión la paz, la comprensión, la concordia y la reconciliación— sean elementos fundamentales de nuestra acción de cara al futuro. De tal manera que los niños que nacen hoy, por ejemplo, en los Balcanes occidentales, tengan que recurrir a las hemerotecas y a los libros de historia para conocer la realidad ensangrentada que vivieron generaciones anteriores.

Esperamos que mañana pueda ser aprobado por una amplia mayoría en este Parlamento y entendemos, señor comisario, y yo he tomado nota de la necesidad de la coherencia entre la política exterior y la política de ampliación. En todo caso, quiero reiterar nuestra disposición para seguir avanzando en este procedimiento, donde hay grandes coincidencias entre la Comisión y el Parlamento Europeo, y esperamos que entre todos podamos alumbrar rápidamente un nuevo Reglamento que nos permita afrontar los desafíos que tiene la Unión Europea, no solo absorbidos en nuestra dimensión interna y los problemas que tenemos, como el Brexit sino que podamos ocuparnos de estos países vecinos, de estos países candidatos a la adhesión, y que podamos consolidarlos en un instrumento financiero en el que, curiosamente —hacía referencia a ello hace un momento el señor Preda—, tenemos toda una serie de disposiciones comunes con el instrumento que se ocupa de la financiación de la política de vecindad, desarrollo y cooperación internacional.